Geschätzter Kollege Murphy, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie den Eindruck haben, dass die in den meisten dieser Länder demokratisch gewählten Regierungen also weniger wahrscheinlich die Interessen der Bevölkerungsmehrheit repräsentieren als die Minderheit, die Sie hier im Europäischen Parlament vertreten? Und zweitens Waren Sie nicht anwesend in der Ausschusssitzung, in der die Vertreter aller vier Länder da waren und uns sehr deutlich gemacht haben, dass sie die Regierungen dieser Länder, und vor allem die drei demokratischen ein großes Interesse daran haben, dass diese Abkommen in Kraft treten?